Na druhej strane nemôžme nevidieť pretrvávajúce problémy v oblasti rešpektovania ľudských práv, najmä v oblasti práv menšín, žien či potláčania slobody vierovyznania.

Konflikte, ktorý mnohým obyvateľom Cypru zobral domovy a doposiaľ nedáva žiadnu nádej na vyriešenie bezprávneho stavu. Preto si myslím, že dialóg medzi Bruselom a Istanbulom potrebuje viac otvorenosti, aby naši tureckí priatelia pochopili, že cesta do Európskej únie vedie len cez kritériá, ktoré sa nedajú obísť. No ak sa našim tureckým priateľom zdá, že nie sú pripravení náročné kritéria Európskej únie splniť, tak by bolo slušné, keby to čestne priznali a ponúkli rozumnú alternatívu nášho spoločného súžitia.